Creo que en este debate se plantea una cuestión fundamental, que es la de saber si el acuerdo nuclear con Irán, que es uno de los grandes logros de la diplomacia internacional en los últimos años, en el que, por cierto, la Unión Europea ha jugado un papel muy destacado, debe ser tratado separadamente o debe ser tratado conjuntamente con la situación en la región, en Irak, en Yemen, en Siria o en Líbano. La posición del presidente de los Estados Unidos ha sido muy clara. Este asunto tiene que abordarse conjuntamente y por eso no ha querido certificar el acuerdo y lo ha reenviado al Congreso. Sin embargo, quiero decir que coincido con la posición de la vicepresidenta y alta representante Mogherini en el sentido de que es importante preservar los logros de este acuerdo, abordarlo separadamente y, efectivamente, tratar de evitar la proliferación nuclear en la región. Por lo tanto, apoyo y realmente comparto la opinión de la alta representante. Sin embargo, eso no debe llevarnos a la situación de desconocer la inquietante situación —a la que otros colegas se han referido— de los derechos humanos en Irán. La alta representante se ha ofrecido a tener un diálogo crítico y a abordar esta situación en una próxima comparecencia. Nos preocupan los derechos de las minorías, la aplicación de la pena capital y la situación de la oposición. Espero que las conversaciones de la alta representante con el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, con el secretario Tillerson y con el Congreso puedan redundar en una posición más equilibrada y más próxima a la posición que mantenemos en la Unión Europea.